Venujem sa dlhodobo ľudským právam, a preto ľutujem, že som nemohla podporiť túto správu.

Správa prejavuje ľútosť nad tým, že v niektorých krajinách sú kladené prekážky vykonávaniu potratov. Myslím si, že život je vždy lepšia voľba ako smrť, a preto by otázky potratov nemali byť brané ako základné právo. Na jednej strane obhajujeme práva dieťaťa a hovoríme o jeho zraniteľnosti, hneď za tým však hovoríme o práve usmrtiť počaté dieťa ešte pred jeho narodením.

Uvádza, že náboženstvo nemôže byť použité na utláčanie alebo obmedzovanie iných náboženstiev. Presný opak sme však videli aj v Európskej únii pri prvej reakcii na návrh pamätnej dvoj eurovej mince s portrétmi svätých Cyrila a Metoda zo Slovenska.